Pido aquí la implicación de las instituciones europeas para consolidar definitivamente la paz en Euskadi. Esa paz que tanto necesita la sociedad vasca, y eso es lo que nos están demandando. Impliquémonos, por favor ―como lo hemos hecho en otros procesos europeos y como lo estamos haciendo en otros procesos internacionales. No podemos estar ausentes de este proceso del corazón de Europa.